Na tym także polega europejska dyskusja. Skończyły się wypowiedzi osób, które zgłosiły się spomiędzy koleżanek i kolegów, ale wydaje mi się, że pan przewodniczący Komisji Europejskiej też daje mi znaki, że chciałby się wypowiedzieć.